Monsieur le Président, à mon tour, je voudrais exprimer tout mon soutien, ma solidarité et mes condoléances attristées aux familles des victimes de ce nouvel attentat, aujourd'hui, à Liège, qui touche bien sûr tous les Belges, mais qui nous touche tous en tant qu'Européens. S'il reste beaucoup de batailles à mener, celle concernant les droits des victimes doit vraiment être au centre du système de justice pénale et de coopération en Europe.

Dans l'intergroupe Droits de l'enfant, nous nous battons pour protéger au maximum les enfants dans tous les textes européens, car les rapports le montrent tous les jours les violences envers les enfants sont omniprésentes dans notre société, pourtant démocratique, souvent sur l'internet, très souvent à l'école et extrêmement souvent aussi dans leur lieu familial et leur lieu de vie.

des enfants une aide sociale et psychologique, des personnes et des acteurs formés, par exemple pour les enfants qui sont témoins de violences intrafamiliales.

Protégeons les à la lumière de nos valeurs européennes.